Gospod minister, lepa hvala za tale odgovor. Ugotovili ste, saj tudi mi ugotavljamo, da je veliko, nezasedenih stanovanj, tako, je pa še tukaj noter, bom rekel, ene par nasprotij, iz katerih, pač, sledi, da imate nekaj dobrih predlogov, imate pa še nekaj, tako bom rekel, nedorečenih stvari, kar je jasno. Tudi razumem, da je zadeva še v nastajanju, pa vseeno. V Luksemburgu so takrat dejansko dosegli učinke, ko so dali petdeset procentov popusta oziroma petdesetprocentno olajšavo na davek na najemnine, ne, mi jih pa tukaj na neki način, bom rekel, s finančnim ministrom malo dvigujemo, ne, in zdaj, tile dve stvari gresta malo kontra. Potem je še ena druga zadeva, ki, dejansko lahko vpliva, glede na to, da vi omejite najemnine, pa potem tisti ki, bom rekel, imajo stanovanja, ne, seveda ne želijo več oddajati, zaradi tega se tudi manj izvajalcev oziroma investitorjev odloča za to, da bi, se spuščali v oddajanje, gradnjo in oddajanje, zaradi tega lahko tudi gradnje malo začnejo trpeti, vemo pa vsi, da so gradbeništvo in gradnje velikega pomena za gospodarsko rast, ki jo imamo ta moment. Tako da jaz upam, da bodo ti vaši predlogi še dobro dodelani, ne, in da, se vam ne zgodi kakšen kontra učinek. Hvala.